ég tala fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og er þetta mál eitt af þeim málum sem stjórnarandstaðan á alþingi ber fram í upphafi þessa hausts sameiginlega þetta mál byggist á þremur málum sem öll hafa verið flutt á alþingi áður af stjórnarandstöðuflokkunum samfylkingu og vinstri hreyfingunni grænu framboði

málin þrjú sem hér eiga hlut að máli eru í fyrsta lagi mál sem ættuð eru frá vinstri hreyfingunni grænu framboði sem inni ber tæki til að framfylgja lagaskyldu um jöfn laun karla og kvenna síðan eru tvö frumvörp frá samfylkingunni annað sem varðar afnám

í greinargerð með þessu frumvarpi má lesa rökstuðning sem ég hleyp yfir í stuttu máli en þar ber fyrst að nefna hugmyndir varðandi launaleynd kynjanna en það er auðvitað kunnara en frá þurfi að segja ég ætlaði ekki að segja launaleynd kynjanna heldur einungis launaleynd það er kunnara heldur en frá þurfi að segja að launaleynd er eitt af þeim atriðum sem virðist hafa fest í sessi landlægan og kerfisbundinn launamun milli kynjanna það má færa rök að því að launaleyndin stangist á við jafnréttislög þar sem hún getur beinlínis stuðlað að lögbroti það er broti á þessum lögum sem hér um ræðir ef hún er þess valdandi sem kannanir sýna ítrekað að hún sé að hún viðhaldi launamun kynjanna þessi launaleynd hefur auðvitað tíðkast lengi án þess að það hafi verið látið reyna á þetta lögmæti hennar og við sem flytjum þetta mál teljum rétt að taka af öll tvímæli um að það sé skýlaus réttur launamanns að veita hverjum sem er hvenær sem er upplýsingar um laun sýn og önnur starfskjör ef hann svo kýs við teljum það að þessi réttur þurfi að vera lögbundinn þannig að það sé ljóst að hann verði hvorki af launamanni tekinn með starfs eða ráðningarsamningi eða á nokkurn annan hátt við vitum það öll sem í þessum sal sitjum að það eru fjörutíu og fimm ár síðan fyrstu lögin um launajafnrétti kynjanna tóku gildi það var árið nítján hundruð sextíu og eitt sem fyrsta lagasetningin þess efnis var sett á alþingi og við sjáum það í afar nýlegri könnun hversu hægt hefur miðað könnun sem félagsmálaráðuneytið lét gera og birtar voru upplýsingar um í fjölmiðlum þann tuttugasta október síðastliðinn kemur í ljós að kynbundinn launamunur á íslenskum vinnumarkaði hefur ekkert breyst undanfarin tólf ár frá því að síðasta viðamikla könnun í þessum efnum var gerð launamunurinn eykst stöðugt hjá einkafyrirtækjunum og til marks um það að við teljum launaleyndina geti verið þarna virkan þátt þá má auðvitað geta þess að launaleynd og samningar sem binda launamenn trúnaði um launagreiðslur eru fremur gerðir hjá einkaaðilum það leiðir auðvitað af sjálfum sér þar sem kjarasamningar opinberra starfsmanna gera ekki ráð fyrir því að launaliðirnir fari leynt það er auðvitað alvarlegt mál sem þyrfti að taka til

það kemur í ljós í henni að í einkafyrirtækjunum séu hæstu dagvinnulaun með aukagreiðslum á klukkustund næstum því tuttugu og sex sinnum hærri en þau lægstu það

sömuleiðis má nefna það að munurinn hjá opinberu stofnunum er talsvert minni heldur en hjá einkafyrirtækjunum eða innan við tífaldur og þar er meiri munur jafnframt á hæstu launum kvenna en karla það er auðvitað ljóst að ef á að taka á þessum málum af alvöru þá verður að veita ráðum sem virka það kemur í ljós þegar hæstvirtur félagsmálaráðherra tjáir sig um þessi mál að hann telur þetta vera

hann segir að niðurstöður þessara rannsókna hafi valdið sér miklum vonbrigðum hann tekur til að það sé auðvitað jákvætt að konur virðist samkvæmt henni upp á síðkastið hafa sýnt meiri dugnað við það að sækjast eftir stöðuhækkunum og hann segir líka að stjórnendur séu eftir því sem kemur fram í könnuninni líklegri heldur en áður til að sýna frumkvæði í starfi og koma fram fyrir hönd fyrirtækjanna hins vegar viðurkennir ráðherrann að þetta skili sér ekki í launaumslagi kvennanna hann tekur þannig til orða að nú þurfi allir að bretta upp ermarnar og það þurfi eina ferðina enn segir hæstvirtur félagsmálaráðherra sem ekki hefur verið sami einstaklingurinn undanfarin tólf ár en núna er það háttvirtir þingmenn magnús stefánsson hæstvirts félagsmálaráðherra hann segir við viljum útrýma þessum launamun nú er það bara svo að það hefur verið vilji ríkisstjórna frá árinu nítján hundruð sextíu og eitt það hefur verið vilji alþingis sem alþingi hefur reynt að leiða í lög en lagasetningin virðist ekki hafa skilað tilætluðum árangri mér finnst að það hafi ekki verið tekið nægilega hraustlega á og við sem erum aðstandendur þessa frumvarps hér erum að leggja til leiðir sem eiga að vera öflugri heldur en þær leiðir sem mann hafa talið sig hafa tök á að beita í þessum efnum hingað til þá er ég komin að öðrum þætti í þessu frumvarpi sem varðar

auðvitað ákveðnu hlutverki að gegna til að reyna að ná þessum launamun og reyna að leiðrétta hann en hún hefur hingað til ekki haft þau tæki í höndunum sem að okkar mati væru nægileg eða dygðu til að skipta sköpum í baráttunni það er sem sagt gert ráð fyrir því samkvæmt frumvarpinu að jafnréttisstofa geti hafið rannsókn og gagnaöflun að eigin frumkvæði að mótteknum þá kvörtunum eða í kjölfar kæru til kærunefndar jafnréttismála þetta eru þá heimildir sem væru svipaðar þeim heimildum sem mælt er fyrir um í skattalögum og í samkeppnislögum og lögum um eftirlit með fjármálastarfsemi og okkur flutningsmönnum þessa frumvarps þykir í raun og veru veigameiri rökin fyrir því að veita jafnréttissjóði sambærilegar heimildir til að það sé hægt að tryggja konum þau mannréttindi sem konur eiga bundin í stjórnarskrá þannig að í fyrstu grein þessa frumvarps er mælt fyrir um það að jafnréttisfulltrúa í fyrirtækjum og stofnunum það verði settur jafnréttisfulltrúi í fyrirtæki og stofnanir bæði í einkafyrirtæki og í opinberar stofnanir það teljum við vera í anda heimilda og þeirra úrræða sem kveðið er á um í fyrstu málsgrein elleftu grein gildandi laga um skipun jafnréttisfulltrúa hjá sérhverju ráðuneyti og hlutverk þeirra þó er mælt fyrir um aukin verkefni jafnréttisfulltrúa hjá einkafyrirtækjum það hefur komið í ljós í umræðum um þessi mál að það sé mat sérfróðra aðila um jafnréttismál og sömuleiðis virðast tölfræðilegar upplýsingar sýna það að staða kvenna hjá einkafyrirtækjunum sé talsvert verri heldur en hjá ríki og sveitarfélögum og jafnréttisáætlanir hvort heldur er einkafyrirtækja og ríkis og sveitarfélaga en fyrst og fremst einkafyrirtækja virðast vera haldlitlar og þær skila að engu leyti þeim árangri sem til er ætlast þar er bæði kynbundinn launamunur og munur á heildartekjum karla og kvenna meiri heldur en í opinbera geiranum sömuleiðis má auðvitað nefna að valdaleysi kvenna í stjórnum einkafyrirtækja einkum stórfyrirtækjanna er auðvitað sláandi og það endurspeglar ekki að nokkru leyti menntun kvenna hæfni þeirra eða reynslu sem er líka alvarlegur hlutur og verður að taka til umfjöllunar þegar um þessi mál er rætt eins og ég sagði áðan eru starfsmenn ríkis og sveitarfélaga auðvitað kannski betur settir vegna þeirra réttinda sem þeir njóta samkvæmt kjarasamningunum þeir njóta meiri verndar heldur en starfsmenn á almenna markaðnum gegn mismunun samkvæmt stjórnsýslulögum og samkvæmt upplýsingalögum sem hafa ekki verið færð yfir á einkarekstur eins og vitum og auðvitað er það hættulegt í hvaða átt er stefnt í þessum efnum þegar haldið er á spöðunum eins og ríkisstjórnin er að gera varðandi hlutafélagavæðingu opinberra stofnana og fyrirtækja og einkavæðingu opinberra stofnana og fyrirtækja því allt ber þetta að sama brunni ef fyrirtækjum eða stofnunum er kippt undan upplýsingalögum og stjórnsýslulögunum þá eru líkur á að launaleyndin fari að gera vart við sig þar af leiðandi náum við ekki að brúa þennan kynbundna launamun í sjöundu greinar frumvarpsins er lagt til að sami háttur verði áður á við skipun og tilnefningu í nefndir og ráð og stjórnir ríkis og sveitarfélaga eins og er við tilnefningar á skipun í jafnréttisráð það er lagt til að tilnefningaraðilar tilnefni einn karl og eina konu þannig að veitingarvaldið hafi þar val geti við það allt að þetta hlutfall

meiri hluta skipaðir körlum og er sannarlega mál til komið að lokum geri ég grein fyrir þeim þætti frumvarpsins sem varðar kærunefnd jafnréttismála en þar er um að að mál eins og ég sagði áðan sem kemur upphaflega frá samfylkingunni og fyrsti flutningsmaður þess var háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir hún hefur sem kunnugt er gert hér að umræðuefni oftar en efnis inni málefni sem varða kærunefnd jafnréttismála og það að nauðsynlegt sé að gera úrskurði kærunefndarinnar gildandi nú er það svo að eftirlitsnefnd sameinuðu þjóðanna sem fjallar um réttindi kvenna hefur gagnrýnt ísland varðandi þetta að niðurstöður kærunefndarinnar skuli ekki vera bindandi sérstaklega eftir að stjórnvöld eiga hlut að máli nefndin hefur gert það að tillögu sinni í tillögu til íslenskra stjórnvalda að álit kærunefndarinnar verði bindandi og er það skýrt nánar í greinargerð á hvern hátt verkefni kærunefndar jafnréttismála eru og sömuleiðis er í greinargerðinni að finna upplýsingar frá kærunefndinni um fjölda erinda og afdrif þeirra

jafnréttislög kveða á um það að jafnréttissjónarmiða skuli gætt á öllum sviðum samfélagsins og unnið sé að jöfnum áhrifum kvenna og karla við ákvarðanatöku reynslan sýnir að ákvæðið um kærunefndina virkar ekki eins og til var ætlast því það eru veruleg brögð að því að álit nefndarinnar sé ekki virt þetta frumvarp er flutt til að reyna að bæta úr þeirri brotalöm og þess ber að geta að norðurlöndin hafa vakið athygli víða um heim fyrir framsýni og baráttu fyrir jafnrétti kynjanna og þau hafa öll kappkostað að ganga eins langt í löggjöf og hægt er til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kvenna með samþykkt þessa frumvarps væri framkvæmd þessa ákvæðis jafnréttislaganna okkar færð nær því sem er annars staðar á norðurlöndum og teljum við það vera mál til komið loks má geta þess að vakningin tvö þúsund og fjögur var frumvarp sem var að mestu leyti um sama efni tekið til fyrstu umræðu því máli var vísað til félagsmálanefndar nefndin fjallaði því miður ekki um málið það er nú eins og oft er en engu að síður viljum við taka það fram að það hlýtur að vera sameiginlegur vilji þeirra sem starfa í félagsmálanefnd og okkar hér á þinginu sem viljum auðvitað fara að lögum að það sé tekið á þessum málum svo eftir verði tekið það er enn brýnni nauðsyn á þessum úrræðum sem þetta frumvarp felur í sér nú heldur en nokkru sinni fyrr því við getum auðvitað ekki haldið öllu lengra áfram inn í tuttugasta og fyrstu öldina og við vitum það öll að það er verið að fremja mannréttindabrot á konum með viðvarandi kynbundnum launamun og sömuleiðis með þessu áberandi fákvenni í stjórnum og ráðum og það breytist ekkert því lengra sem við höldum áfram á þessari braut þetta verður meira óþolandi og meira sýnilegt eftir því sem tímarnir líða og það er auðvitað hjákátlegt þegar ríkisstjórnin hefur yfirlýst markmið og er að fara eftir samþykktri jafnréttisáætlun hér að það skuli ekkert þokast varðandi breytingu það þokast ekkert í átt að útrýmingu launamunarins og það þokast sáralítið í átt að jafnrétti við opinbera stefnumótun það er athyglisvert þegar litið er yfir umfjöllun fjölmiðla núna síðustu daga vegna þeirrar könnunar sem ég gat um áðan að atvinnurekendur virðast ekki hafa sömu áhyggjur og við í stjórnarandstöðunni af þessari þróun eða þessum staðreyndum sem ég nú hef rakið þannig vekur það athygli þegar hannes g sigurðsson aðstoðarframkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir á forsíðu morgunblaðsins föstudaginn tuttugasta október að rannsóknir hafi sýnt að óútskýrður launamunur sem fram kemur í könnuninni sem ég gat um eigi sér efnislega skýringar en sé ekki kerfisbundin kynjamismunun þetta er afar athyglisvert og stangast á við þær fullyrðingar okkar stjórnarandstöðuþingmanna sem höldum því einmitt fram að þessi launamunur sé kerfisbundinn það hlýtur að vekja athygli þegar frammámaður úr atvinnulífinu kemur fram með þessi sjónarmið þetta vekur upp hugsunina um það að almenni vinnumarkaðurinn virðist ja ég veit ekki hvort ég á að segja sætta sig við eða alla vega gera afar lítið í því að reyna að færa mál hér til betri vegar það sýnir sig þegar við skoðum muninn á þessum málum annars vegar hér á opinbera geiranum og hins vegar hjá almenna geiranum eða einkageiranum í viðskiptablaðinu tuttugasta og fimmta október síðastliðinn skrifaði katrín anna guðmundsdóttir sem er talskona femínistafélagsins afar athyglisverða grein þar sem hún heldur því fram að miðað við núverandi hraða við það að minnka launamun kynjanna muni karlar og konur njóta sömu launa fyrir sömu störf eftir sex hundruð tuttugu og átta ár ég spyr þingheim finnst okkur þetta ásættanlegt ég ætti auðvitað að segja ég spyr ríkisstjórnina og stjórnarþingmenn þingmenn stjórnarflokkanna finnst ykkur þetta ásættanlegt finnst þeim þetta ásættanlegt sem stjórna hér fara fyrir ríkisstjórn í þessu landi og styðja ríkisstjórnina það ásættanlegt að skuli eiga eftir að taka okkur sex hundruð tuttugu og átta ára í viðbótmeð sama hraða að jafna þennan launamun við í stjórnarandstöðunni höfum talað skýrt í þessum efnum okkur finnst þetta ekki ásættanlegt við viljum grípa til úrræða sem virka úrræða sem ríkisstjórnin hefur veigrað sér við að grípa til hingað til við vitum það öll að baráttan fyrir launajafnrétti er ekkert að hefjast í dag eða í fyrradag og hún hófst ekki heldur nítján hundruð sextíu og eitt þegar fyrstu lögin sem bönnuðu launamun á grundvelli kynferðis voru sett baráttan fyrir launajafnrétti hefur staðið í yfir hundrað ár og hvað ætla menn að láta þá baráttu hér úti á akrinum halda áfram lengi við erum að kjósa þingmenn til starfa hér á alþingi íslendinga á fjögra ára fresti stjórnmálaflokkarnir fara allir fram með fögur fyrirheit en þessir stjórnmálaflokkar sem nú fara fyrir þessari ríkisstjórn og hafa farið fyrir þessari ríkisstjórn síðan nítján hundruð níutíu og fimm eru vita gagnslausir í þessum efnum svo móðgast hæstvirts félagsmálaráðherra sem sýnir okkur ekki einu sinni þá tillitssemi háttvirtum þingmönnum að vera viðstaddur þessa umræðu svo móðgast hann þegar ég hér um daginn leyfi mér að segja það fullum fetum hér í þessum ræðustóli að ríkisstjórnin sé vita gagnslaus í þessum málum þá var hann í orðaskiptum við háttvirts þingmanns jóhönnu sigurðardóttur vegna þessara brot á lögum um jafnan rétt karla og kvenna og það mátti vart orðinu halla við hann hann eins og ég segi fornemast við það að maður leyfi sér að tala hér tæpitungulaust en staðreyndirnar tala sínu máli í þessum efnum ríkisstjórnin er

þegar við skoðum þessi mál er það að launamunurinn sem við nú erum að fjalla um sem er um það bil sextán prósent eftir því sem könnunin leiðir í ljós og uppsláttur fjölmiðla sýnir þjóðinni þar er auðvitað ekkert allt sem sýnist því að staðreyndin er auðvitað sú að það er búið að leiðrétta heilan helling áður en þessar tölur

hvernig rökstyð ég það jú heildarmyndin sem sagt óleiðréttur launamunur kynjanna fæst með því að skoða muninn á atvinnutekjum karla og kvenna það er tekjum samkvæmt skattframtali og samkvæmt þeim tölum sem ég er hér með nýjastar þær eru frá tvö þúsund og fjögur að þá er munurinn á atvinnutekjum karla og kvenna sextíu og þrjú prósent árið tvö þúsund og fjögur við þetta hafa oft verið gerðar athugasemdir það er að það sé verið að leiðrétta launamuninn og tala hann niður úr sextíu og þrjú prósent niður í sextán prósent og meðal fræðimanna sem hafa tekið á þessum málum er þorgerður einarsdóttir dósent í kynjafræði við háskóla íslands en hún sagði í grein í morgunblaðinu fyrir ári síðan annan nóvember tvö þúsund og fimm að umræðan hafi snúist talsvert um forsendur og aðferðafræði kannananna og það hvernig mælt sé eða með hvaða aðferðum og hvernig beri að túlka niðurstöðurnar en það sé minna

þær tölur sýna einföldustu nálgunina segir þorgerður og í þeim er ekki tekið tillit til vinnutíma ekki tekið tillit til þess að konur og karlar sinna ólíkum störfum og kosturinn við að skoða atvinnutekjur er að mati þorgerðar sá að þær sýna mismunandi vinnuframlag kynjanna í launaðri og ólaunaðri vinnu í samfélaginu konur vinna mikla ólaunaða vinnu inni á heimilum landsins sem allt þjóðfélagið nýtur góðs af en hvergi kemur fram í þjóðhagsreikningum og telst þeim aldrei til tekna atvinnutekjurnar sýna því hvað konur og karlar bera úr býtum launalega fyrir vinnuframlag sitt í þjóðfélaginu svo þegar er farið að leiðrétta launamuninn með tilliti til þeirra þátta sem menn telja vera málefnalega er skoðaður vinnutími það er skoðuð menntun starfsaldur

ekki eins mikið lægri og karla en þá spyr maður sig auðvitað hvers vegna ætti maður að draga þessa þætti frá eða láta þessa þætti hafa áhrif því að þetta eru kannski bara hinar eiginlegu kynjabreytur það er auðvitað það sem við þurfum að leiðrétta þarna úti í samfélaginu eru hlutir eins og þeir að konur hafi í akrinum mæli mannaforráð í sínum störf að konur hafi í auknum mæli þau störf sem lúta að stjórnun fyrirtækja stjórnun í rekstri að þær fái yfirmannastöður og þá fengjum við út miklu réttari mynd eða miklu sanngjarnari mynd en við erum að fá þegar við erum að skoða þetta með einhverjum leiðréttum breytum þorgerðar einarsdóttur sem ég nefndi áðan er getið í grein sem birtist í morgunblaðinu síðastliðinn sunnudag þar sem verið er að fjalla um þennan launamun kynjanna og þessa fjörutíu og fimm ára löngu baráttu frá því nítján hundruð sextíu og eitt að þessu markmiði að reyna að jafna þennan mun það er vitnað í þorgerði í þeirri grein þar sem hún segir að þessar skýribreytur svokölluðu séu umdeildar og eigi að vera það því að skýribreyturnar skipti grundvallarmáli almennt gildi að því fleiri skýribreytur sem teknar eru inn í reiknilíkön launakannana því meira má skýra af launamun kynjanna vitað er að margir þættir hafa áhrif á laun án þess að geta talist málefnalegar skýribreytur þannig hafa hjúskaparstaða og barneignir tilhneigingu til að hækka laun karla en neikvæð eða engin áhrif á launamun kvenna fræðimenn hafa gagnrýnt að þessar breytur séu notaðar sem skýribreytur og að líta beri á þennan mun sem mismun í launasetningu þá hefur verið gagnrýnt að nota málaflokka eða starfssvið sem skýribreytu því vitað er að kvennastörf eru verr metin til launa en karlastörf það er merki um kerfislæga mismunun og gildismat á störfum öðru kyninu í óhag með því að taka slíka breytu sem málefnalega skýribreytu inn í reiknilíkan er horfið fram hjá samfélagslegri kynjun og fyrri mismunun þar með er í raun verið að skýra kynbundinn launamun í burtu með þáttum sem orsaka hann færð hafa verið fyrir því margvísleg rök að of langt hafi verið gengið í leit að skýribreytunum segir þorgerður einarsdóttir þar sem vitnað er til hennar orða í morgunblaðinu um síðustu helgi þetta er auðvitað alvarlegt og til umhugsunar í þessari umræðu hér og sýnir okkur auðvitað að launamunurinn er talsvert meiri þegar grannt er skoðað en þessi sextán prósent gefa okkur tilefni til að ætla

sýni okkur það að karlveldið lifir góðu lífi á íslandi og því miður eru afar fá merki um það eða sýnileg merki um að það sé á undanhaldi það er í mínum huga mjög alvarleg staðreynd og ég held að ég láti það verða mín lokaorð héðan úr þessum ræðustóli í þessari flutningsræðu minni að hvetja nú þingheim til þess að vakna af þessum þyrnirósardvala viðurkenna að þau tæki og þær aðferðir sem menn hafa verið að beita hingað til eða sagst vera að beita til þess að fást við þennan launamun kynjanna að þau séu vita gagnslaus fara þá að hlýða á þessar hugmyndir sem eu hér hjá stjórnarandstöðunni og eru vel útfærðar í þessu frumvarpi og leyfa sér þann munað að koma þessu frumvarpi alla leið í gegnum nefndir alþingis færa það hingað aftur fram til atkvæðagreiðslu og samþykkja það hér fyrir vorið það væri okkur hér þingheimi til sóma því að þar með værum við komin með róttæk tæki sem við gætu átt möguleika á að kæmi í veg fyrir áframhaldandi lögbrot og mannréttindabrot sem konur í þessu landi þurfa að þola að lokinni þessari umræðu virðulegi forseti óska ég eftir að þessu máli verði vísað til félagsmálanefndar